Wiele na tej sali padło słów, które wyrażają solidarność z narodem ukraińskim, troszczą się o europejską przyszłość Ukrainy i ją wspierają, ale nie do pogodzenia jest to z faktem, że pani Julia Tymoszenko miała proces, który był dyktowany przede wszystkim logiką politycznego odwetu oraz próbą eliminacji z życia publicznego i politycznego. I to stoi u podstaw tego protestu, który się pojawia na tej sali.